che abbiamo bisogno di promuovere le alleanze della conoscenza, partenariati tra istituti di formazione, istruzione, università, imprese e ricerca, per promuovere la filiera dell'istruzione, del lavoro e dell'innovazione e anche l'apprendistato in alta

Vedo con piacere che nelle azioni programmate nell'agenda per giugno c'è il lancio di uno strumento di riconoscimento delle competenze per chi viene da paesi terzi, una misura che avevamo sollecitato anche per promuovere i corridoi educativi per studenti rifugiati nelle università e nelle scuole europee. Vorrei capire meglio come si pensa di aiutare gli Stati membri a rafforzare i sistemi nazionali, la loro comparabilità e la mobilità sia di studenti universitari che di studenti della formazione professionale. Concludendo, credo che sia anche importante dare una maggiore attenzione al tema di rafforzare strumenti di formazione degli insegnanti e dei formatori anche attraverso piattaforme europee sull'e Teaching.